virðulegi forseti góðir tilheyrendur það líður að þinglokum og ekki leynir sér að alþingiskosningar eru fram undan ég tel mikilvægt að kosningabaráttan fari prúðmannlega fram og menn gleymi því ekki í hita leiksins að eftir kosningar þarf að vera grundvöllur fyrir traustri framfarasinnaðri meirihlutastjórn sem getur fylgt eftir þeim góða árangri sem náðst hefur á undanfönum árum það framfaraskeið sem þjóðin hefur búið við undanfarin tólf ár er hægt að framlengja um langt árabil ef rétt er staðið að verki en það er líka hægt að binda enda á það þannig að við taki stöðnun og verri lífskjör ég er ekki í vafa um hvað þjóðin vill í því efni það er hins vegar brýnt að gera sér grein fyrir því að það er ekki sjálfgefið að lífskjörin haldi áfram að batna framfarir koma ekki af sjálfu sér vinstri hreyfingin grænt framboð boðar stopp á flestum sviðum

samfylkingin boðar frestun á flestum sviðum það jafngildir frestun á framförum ótti við breytingar skilar okkur engu það verða ekki áframhaldandi framfarir í landinu ef stjórnmálamenn draga allan kjark úr fólki segja því að allt sé að fara á versta veg og hvetja athafnamenn til að halda að sér höndum verðmætin verða til í atvinnulífinu og það er lífsspursmál að það fái að dafna og geti þannig bætt hag landsmanna þeir sem beint og óbeint leggja stein í götu framþróunar í atvinnulífinu eins og vinstri flokkar á íslandi hafa alla tíð gert eru að vinna gegn hagsmunum almennings í þessum efnum er hvorki gott að vera alltaf á móti eins og vinstri hreyfingin grænt framboð né tala tungum tveim eins og hin sundurlynda samfylking það er ekki góð tilhugsun að þessir tveir flokkar komist saman einir í ríkisstjórn en sá möguleiki virðist fyrir hendi góðir tilheyrendur traust og öflugt atvinnulíf er eitt og sér ekki nægilegt til að skapa hér það fyrirmyndarþjóðfélag sem við viljum keppa að það er líka mikilvægt að úr þeim verðmætum sem skapast í þjóðfélaginu verði spilað þannig að þeir sem verst eru settir fái sinn eðlilega skerf af þjóðarkökunni að því hefur ríkisstjórnin unnið með myndarlegum hætti undanfarin missiri meðal annars í samstarfi við eldri borgara og öryrkja um síðustu áramót komu mikilvægar umbætur í þessum efnum til framkvæmda grunnur sjálfstæðisstefnunnar byggir á frjálsræði til athafna og atvinnuuppbyggingar sem er forsenda öflugrar verðmætasköpunar og þess að hægt sé að gera vel við þá sem af einhverjum ástæðum standa höllum fæti í lífinu hvort tveggja eru hornsteinar í okkar stefnu við höfum gert verulegt átak í að bæta kjör hinna verst settu og munum halda því áfram ég fagna sérstaklega tillögum um úrbætur í málefnum öryrkja sem nýlega var skilað til mín þær voru unnar í góðu samstarfi og marka tímamót gáum líka að því góðir tilheyrendur hvað sú stefna ríkisstjórnarinnar þýðir að efla hagvöxt og hagþróun hvað er hagvöxtur hagvöxtur er fleiri og betri skólar

hagvöxtur er öflugri heilbrigðisþjónusta og bættur hagur aldraðra hagvöxtur er allt þetta og miklu meira hann leiðir til þess að við getum gert betur í þessum grundvallarmálaflokkum og mörgum fleiri grundvöllur velferðarinnar er verðmætasköpunin sem betur fer hefur það verið gæfa okkar íslendinga lengst af að skilja samhengið þarna á milli frú forseti undanfarna daga hefur verið deilt hér í þinginu um stjórnarskrármál við formaður framsóknarflokksins höfum lagt fram frumvarp um að í stjórnarskrá komi ákvæði um þjóðareign á auðlindum eins og fjölmargir hafa kallað eftir þegar óvissa ríkti um það hvort ríkisstjórnarflokkarnir næðu saman um að leggja fram tillögu til breytinga á stjórnarskrá í samræmi við ákvæði stjórnarsáttmála flokkanna þar að lútandi bauðst stjórnarandstaðan tl þess að greiða fyrir málinu svo að þingheimur stæði sameinaður að stjórnarskrárbreytingunni en þegar frumvarp í þessa veru var lagt fram meðal annars í trausti þess að um slíka breytingu ríkti góð sátt í þinginu breyttist afstaða stjórnarandstöðunnar skyndilega og finnur hún nú málinu flest til foráttu eins og fram kom í máli háttvirts síðasta ræðumanns vissulega er óvenjulegt að breytingar séu gerðar á stjórnarskrá með þeim hætti sem hér er lagt til af hálfu stjórnarflokkanna hefur það verið forsenda fyrir því að festa ákvæðið um eign þjóðarinnar yfir auðlindum í stjórnarskrá að slíkt ákvæði mundi ekki breyta réttindum þeirra sem nú þegar eiga eða nýta auðlindir og ekki ógna þeim stöðugleika sem okkar

ríki sem mestur einhugur meðal kjörinna fulltrúa þjóðarinnar

íslands en því miður gaf ræða háttvirts síðasta ræðumanns ekki góðar vonir í því efni frú forseti fyrir ári síðan stóðum við íslendingar andspænis mikilli óvissu í okkar öryggis og varnarmálum þegar bandaríkjastjórn tilkynnti að hún hygðist kveðja herlið sitt heim nú ári síðar er ljóst að okkur hefur tekist að vinna vel úr þeirri óvæntu stöðu sem upp kom nýtt samkomulag íslendinga og bandaríkjamanna frá því í okt síðastliðinn byggir ofan á hinn gamla varnarsamning ríkjanna og viðræður við aðrar grannþjóðir sýna að við þær er hægt að ná auknu samstarfi á grundvelli gagnkvæmra hagsmuna við blasir svo einnig að á gamla varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli hafa skapast gríðarleg tækifæri til nýrrar atvinnusköpunar til dæmis með öflugu alþjóðlegu skólastarfi og er stutt í að sú mynd skýrist ríkisstjórnin brást við breyttum aðstæðum í varnarmálum af yfirvegun og skynsemi og hefur tryggt varnarlega stöðu íslands eins vel og hægt er í breyttum heimi mér er kunnugt um að það hefur vakið eftirtekt og ánægju víða meðal vina og bandalagsþjóða

að íslendingar hafa einnig verið að á réttri leið í evrópumálum og ekkert knýr á um breytingar á núverandi skipan sem byggir á e e s samningnum

umræða um umhverfismál hefur verið áberandi hér á landi á síðustu missirum ástæða er til að fagna aukinni áherslu á þessi mál en því miður er þessi umræða að sumu leyti á villigötum það er orðið tímabært að við íslendingar leggjum áherslu á þau tækifæri sem við eigum á sviði umhverfismála og sinnum þeim brýnu úrlausnarefnum sem að okkur blasa hvarvetna íslenskt hugvit og sérþekking íslenskra orkufyrirtækja er nú orðin eftirsóknarverð um heim allan íslendingar standa öðrum þjóðum langtum framar í beislun endurnýjanlegra orkugjafa yfir sjötíu prósent af allri orkunotkun íslendinga er frá endurnýtanlegum orkulindum en í o e c d ríkjunum er þetta hlutfall langt innan við tíu prósent þjóðir heims líta í æ ríkari mæli til endurnýjanlegra orkugjafa í baráttu sinni gegn mengun andrúmsloftsins þjóðarauður okkar í þessum efnum er því ekki einungis falinn í fallvötnunum og þeirri orku sem býr í iðrum jarðar heldur einnig og ekki síður í þeirri sérþekkingu sem við höfum fram að færa og heimsbyggðin kallar eftir við íslendingar höfum tækifæri til að ná afgerandi forustu á aðrar þjóðir á sviði orkumála útrás íslenskra orkufyrirtækja sem byggja á íslensku hugviti og sérþekkingu er þegar hafin og þar liggja gríðarleg tækifæri á dögunum var opnuð íslensk hitaveita í kína sem nýtir jarðvarma til hitunar og gæti orðið stærsta hitaveita í heimi umhverfismál eru miklu stærri málaflokkur en svo að þau eigi eingöngu að snúast um virkjanir og álver eins og ætla mætti af umræðunni á stundum hin glæsilega kárahnjúkavirkjun er ekki eini mælikvarðinn á afstöðu til umhverfisverndar virkjanir og stóriðja eru mikilvægur hluti af þess málaflokki en hvorki upphaf hans né endir frú forseti íslenskt efnahagslíf stendur afar vel um þessar mundir lífskjör fólksins í landinu hafa batnað meira á undanförnum árum en nokkru sinni fyrr staða ríkissjóðs er gríðarlega sterk umtalsverður tekjuafgangur er af rekstri ríkissjóðs og skuldir þess hverfandi þessi umskipti hafa ekki gerst af sjálfu sér heldur hefur hér verið að verki markviss pólitísk stefnumörkun sem unnin hefur verið í góðu samstarfi ríkisstjórnarflokkanna pólitísk hugmyndafræði sem gengur út á að virkja kraft einstaklingsframtaksins þjóðinni allri til hagsbóta í þessum anda hefur meðal annars á síðustu árum verið ráðist í umfangsmestu skattalækkanir íslandssögunnar frú forseti jón þorláksson fyrsti formaður sjálfstæðisflokksins hitti á sínum tíma naglann á höfuðið þegar hann sagði með leyfi forseta

setja sem fyllstar reglur um starfsemi einstaklinganna

þeir gæta miður að hinu að um leið og einstaklingurinn er sviptur frelsinu þá er venjulega þar með kæfð löngun hans til að beita kröftunum og frost kyrrstöðunnar færist yfir þjóðlífið ég minntist í upphafi á þá kosti sem í boði eru í komandi kosningum

ríkisstjórnin leggur verk sín óhrædd í dóm kjósenda sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn að takast á við ný verkefni með nýrri forustu og nýjum einstaklingum og framboðslistum um allt land en með sömu árangursríku stefnuna að leiðarljósi umbóta og uppbyggingarstarfi núverandi ríkisstjórnar er hvergi nærri lokið það væri dapurlegt að sjá því snúið upp í andhverfu sína eftir